Segundo plan de contingencia. Ya no es una opción, sino que es una necesidad, porque vamos con un retraso evidente y, desde luego, no será por culpa de este Parlamento, que lleva dos años esperando para negociar. Así que, ahora, no valen prisas, no valen urgencias y, desde luego, no valen presiones. Tomémonos nuestro tiempo y tengamos un buen acuerdo. Y es evidente que, además, las circunstancias que estamos viviendo ahora hacen todavía más necesarios la flexibilidad y un plan de contingencia, porque nos vamos a tener que seguir adaptando. Tercero recordar al Consejo y a su presidente —aunque se ha tenido que ir— que un acuerdo en el Consejo no es el final de ningún proceso, sino que es el principio. Y que, desde luego, si van por donde van sus discusiones, van a tener muy difícil empezar a negociar con este Parlamento porque no nos gusta nada esa propuesta y la rechazaríamos. Y, por último caja de negociación y todo el contenido que hay dentro. Antes, el señor Michel decía que ligamos el Estado de Derecho al marco financiero —es muy loable—, pero desde luego no tienen competencias para decidir ni cómo ni quién toma esas decisiones, y así en muchos